Dieser Gipfel war ein Gipfel der Vertröstung auf den nächsten Gipfel, der Übergabe der Pakete, die fertig vom Europäischen Parlament und der Kommission auf dem Tisch liegen. Zum Brexit Die Brexit Debatte zeigt uns sehr deutlich und Gott sei Dank, dass die Europäische Union eine Rechts Werte und Solidaritätsgemeinschaft ist und kein Spiel. Wir sind eine Verpflichtung, wir sind Verantwortung, wir sind eine Idee. Und keine einzige Forderung und kein einziges Versprechen der Brexit Befürworter kann beim Austrittsvertrag umgesetzt werden, weil die Menschen belogen wurden. Zum Zweiten Was sagen Sie als Rat dazu obwohl ich weiß, dass das einige sind dass von 40 Vorschlägen zur Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion erst sechs angenommen wurden, dass von 30 Vorschlägen zur Sozialunion erst 15 umgesetzt sind? Wer ist schuld daran, dass das Migrationspaket blockiert wird?

Wer ist schuld daran, dass die Europäische Union Parlament und Kommission immer öfter ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 gegen Mitgliedstaaten einleiten muss? Bitte beenden Sie den Zustand der Blockade im Rat!